Pane předsedo, trvale upozorňuji, že příliš nákladné zvyšování ekologických standardů pro evropské výrobce snižuje konkurenceschopnost a zhoršuje zaměstnanost, pokud se k podobným standardům nezaváží také Čína, Brazílie, USA a další ekonomiky. O to více mi vadí, že Komise neprovedla studii ekonomických dopadů na zaměstnanost, abychom informovaně a odpovědněji rozhodovali o nových požadavcích na jinak velice žádoucí snížení emisí oxidu dusíku. A já podporuji tlak na modernizaci továren. Dnes, kdy členské státy realizují protikrizové balíčky na snížení nákladů firem a továren, musím také ovšem upozornit, že návrhy z výboru ENVI by byly schopné naplnit pouze silné konkurenceschopné firmy, zatímco malé by omezily či uzavřely provozy a propouštěly zaměstnance. Budu hlasovat proti rozšíření působnosti této směrnice o snižování emisí na domácnosti a na malé provozy, malé farmy, a dokonce na školy, kostely apod. v době krize. To není přiměřené a je to proti zdravému rozumu.